Hvala lepa za besedo, predsednik. Spoštovani! Rebalans proračuna je stabilen in razvojno naravnan, in nagovarja vse generacije ter generacije ter bo prijazen do vseh državljank in državljanov. Zmanjšujemo javni dolg in imamo javnofinančni presežek, kar pomeni, da smo manj zadolženi in več ustvarimo. In kar je najbolj bistveno, s predlogom rebalansa proračuna postavljamo trdne temelje za strukturne reforme, ki so pred nami. Rebalans proračuna dva devetnajst temelji na razvoju, temu je bil rebalans v bistvu namenjen. Ugodni pogoji gospodarjenja zagotavljajo višje prihodke in namenili smo jih razvoju. S šparanjem ne more biti razvoja. Je pa pomembno, kje trošimo več denarja, in predvsem je pomembno, ali znamo spremljati in kontrolirati razvojna sredstva, so dala pričakovane učinke, smo si postavili merljive cilje, kako se sistem odziva, se znamo pravočasno odzivati mi, govorimo o kontrolingu v javnem sistemu, govorimo o odgovornosti. Največ višjih prihodkov smo namenili nazaj gospodarstvu, okolju, zdravstvu, kulturi, sociali, pomembnim infrastrukturnim investicijam. Kako lahko nekateri danes govorite, da rebalans proračuna ni razvojno naravnan? Le finančni resor je dobil manj, in to zato, ker je prihranil z znižanjem zadolženosti in z znižanjem stroškov kapitala. Spoštovani, tudi zaposleni smo pomemben razvojni kapital, smo pomemben del produktivnosti, smo obvezen del dodane vrednosti, v cilju šestdeset tisoč evrov na zaposlenega. Z dvigom povprečne plače na dva tisoč tristo evrov bruto - to je kar petintridesetprocentno povečanje in je to drugi pomemben cilj gospodarstva, ki ga je postavilo na trinajstem vrhu lani -, bomo zagotavljali višjo produktivnost. Tako je eden prvih ukrepov vlade dvig minimalne plače in minimalnega dohodka za zaposlenega, za za državljana, ki delajo. Tako smo si s tem zagotovili temelj za vlaganje v kapital zaposlenega. Če v teh dneh spremljamo odzive gospodarstva v številnih javnih medijih, smo lahko ponosni na pripravljen rebalans proračuna Republike Slovenije. Gospodarstvo je zadovoljno, državljani so optimistični. Nekateri med nami pa, žal, ne mislijo tako, preveč prebirajo tuje časopise in seveda to pozitivno klimo doma spregledajo. Nikakor nismo berači, petlarji, hlapci, kot smo danes v tem državnem zboru slišali, žal, tudi tako se nekateri Slovenci in celo poslanci vidijo. Smo ponosni Slovenci, ki optimistično gledamo naprej. Nekaj o fiskalnem svetu v Evropski komisiji. Ne razumem populističnega nagovarjanja opozicije, da smo v recesiji, da nas fiskalni svet in Evropska komisija opozarjajo, da zagotovimo skladnost proračuna s pravili, ki so statični, numerični in matematični izračuni. Opažam pa, da so formule za izračun naravnane na povprečne dosežene kazalce vseh držav v Evropski uniji. Ne moremo spregledati, da Slovenija spada v skupino držav Evropske unije, kjer je rast enkrat višja od povprečja v Evropski uniji. Ne smemo pozabiti, da imamo javno zdravstvo, javno šolstvo, to se pravi, za vse enako. Evropska komisija je sicer opozorila, da ne zagotavljamo v celoti vseh skladnosti proračuna s pravili. Istočasno nam priznavajo, da smo nominalno javnofinančno stanje močno izboljšali, ker pada tudi javni dolg in iz sporočila celo razbrati, da se nekako opravičujejo, da pa v enem delu ostajajo pri opozorilih. Želim poudariti, da je fiskalni svet glede na postavljena pravila dobro opravil svoje delo v tem kontekstu seveda in izpostavil vsa morebitna tveganja. Prav poglavje Tveganja v proračunu Republike Slovenije so bistvena v cilju, da jih budno spremljamo, da se na morebitna odstopanja pravočasno odzovemo in ukrepamo. In prav to področje je bilo V preteklosti zanemarjeno, spregledano, ne samo pri nas, tudi v Evropski uniji in pa v svetu. Vlada in ministrstvo za finance sta pojasnila, da da zasledujemo dva ključna cilja, to je doseganje proračunskega presežka in zniževanje javnega dolga, s čimer bo Slovenija na srednji rok uravnotežila javne finance. Še beseda o davkih in na kapital. Optimizacija davkov je že močno vpeta v ta rebalans proračuna - zakaj? Ker je minister za finance gledal dolgoročno. Kot en primer: nemški podjetnik v Nemčiji prispeva v proračun trideset procentov od dobička. Če nemško podjetje ustanovi podjetje v Sloveniji, sedaj plača devetnajst procentov dobička v slovenski proračun. V prihodnje po predlogu naj bi ga dvaindvajset. Od plač zaposlenih v Sloveniji glede na bistveno nižje plače v primerjavi z Nemčijo, prispeva v zdravstveno in pokojninsko blagajno ta nemški podjetnik v Sloveniji bistveno manj. Tako v Nemčiji na nemškega državljana pripada za zdravstvo dobrih štiri tisoč evrov letno. V Sloveniji pa le dva tisoč. Želimo pa si seveda primerljive pogoje zdravljenja. Sedaj razumemo, zakaj pri nas v zdravstvu vse poka po šivih. Zakaj moramo bolnišnice graditi s samoprispevki, pol pa nimamo za medicinsko opremo? Ali še vedno vztrajate, da ni primerno dvigniti davka od dohodka pravnih oseb na dvajsetprocentno stopnjo v letu dva devetnajst oziroma na dvaindvajsetprocentno po dveh letih? Ali bi raje še povečali prispevne stopnje na plače, da bomo lahko imeli vzdržno zdravstveno oskrbo in zagotovljene pokojnine, takšne, kot pač so, da bomo lahko v prihodnosti reševali neugodne demografske trende. Sicer pa se vprašajmo, ali je daljše življenje res negativni demografski trend, ali je to višja kvaliteta življenja, ker pač vlagamo v intenzivno zdravstvo. Če bomo sprejeli dejstvo, da bomo dalj živeli, bomo morali več dajati za zdravstvo, več za pokojnine in verjetno tudi dlje delati. Seveda tudi z boljšimi pogoji na delovnem mestu in okolju, ki jih mora delodajalec in država zagotavljati. Država, kdo pa je država? Ali niso to naši davki, davki nas državljanov, ki jih plačujemo v državno blagajno, da imamo zagotovljene storitve in varstvo na področju šolstva, zdravstva, pokojnin v tretjem razvojnem obdobju, za sodstvo, varnost, da delujejo nevladne organizacije in še veliko je tega. Tega je pač toliko, kolikor si tega želimo oziroma kolikor tega zmoremo. Za države v razvoju velja, da morajo višje potrebe v proračunu za boljšo kvaliteto življenja pokrivati z davki, ne z zadolževanjem. Je pa dejstvo, da višji davki povečujejo pozornost državljanov, kje in kako se troši, in tako je tudi prav. Pogoji za nagrajevanje dobrih in manj dobrih zaposlenih, zato dvigujemo neobdavčeno trinajsto plačo, postavljamo možnost izplačila brez dohodnine v bistveno višjih zneskih. Za štirinajsto plačo dajemo možnost nagrajevanja za uspešnost. Upam, da to ne bo samo za banke, zavarovalnice in dobro stoječa podjetja. Upamo, da bo ta možnost dana tudi za uspešne zaposlene v zdravstvu, šolstvu, kulturi, znanosti in seveda delovno intenzivnih podjetjih. Slovenski delavci, dnev ni migranti, zato se lahko vrnete na delo v Slovenijo. Delodajalcem smo odprli vrata, na katera ste tako dolgo trkali. Postopno izenačujemo pogoje nagrajevanja, ki veljajo za sosednjo Avstrijo. Prav delavci dnevni migranti so se pri sosedih naučili ustvarjati višjo produktivnost, ki bo delodajalcu večkrat koristila pokrila in koristila z višjimi stroški dela. Naše rezerve so v racionalizaciji dela, v javnem sektorju, kar je sestavni del tega proračuna. To pa je na dolgi rok pametno varčevanje z racionalnimi pristopi dela. Minister za zdravstvo pravi, da je v zadnjih letih bilo v zdravstvo za tri tisoč sedemsto povečana zaposlitev. Kje pa so ti zaposleni? Zdravniki gotovo ne. To so administrativni delavci, ki izpolnjujejo nove organizacijske predpise, vnašajo, prenašajo in ponovno vnašajo podatke razdrobljenih informacijskih sistemov, ki zaradi integracijske nepovezanosti ne dajejo kvalitetnih podatkov vodstvu in sploh ministru za ukrepanje. Zdravstveni timi so dodatno obremenjeni z informacijskimi sistemi, namesto da bi jih razbremenili in jim bili v pomoč pri spremljanju. Nekaj je bilo narejenega na tem področju, tudi v drugih javnih upravah. Vendar bistveno premalo. Kljub temu da imamo dobre prakse na teh področjih, iz jih iz takšnih ali drugačnih razlogov ne znamo ali ne smemo prenesti v vsa okolja. Zakaj, se moramo vprašati. Dobre prakse na področju zdravstva so bile nagrajene na privatnem in gospodarskem področju, ker zdravstvo ni imelo mehanizmov za prepoznavanje dobrih praks. Če bomo znali izvajati racionalizacijo v javnem sektorju, bomo lahko zmanjševali število zaposlenih in bolje nagrajevali ostale. Naše rezerve so v pošteni delitvi socialnih transferov. Naše rezerve so v v dosledno pobranih davkih. Torej, še enkrat, rezerv je veliko in jih moramo izkoristiti. In to nalogo ministrstva in resorji imajo. S šparanjem pa res ne moremo pričakovati razvoja. Hvala lepa.